Gospođo predsjednice, htio bih se osvrnuti na izvješće o napretku o procesu proširenja koje je jučer na Odboru za vanjske poslove predstavio povjerenik Hahn. Smatram da je novi pristup Europske komisije u evaluiranju napretka svake od država koje su uključene u proces proširenja jedan dobar korak naprijed, jer je na ovaj način ovo izvješće svojevrsni vodič za reforme, a četverogodišnja srednjoročna strategija daje jasnu sliku naporima pojedinih vlada kojim područjima trebaju dati prioritete, osobito pravosuđu, borbi protiv korupcije, organiziranog kriminala, javnoj nabavi te, ono što je najvažnije, ispunjavanju gospodarskih i financijskih kriterija.